Und, wenn man so will, fehlt es auch an der gemeinsamen europäischen Außenpolitik. Sie haben sehr richtig gesagt Als Minimum gehört dazu, dass natürlich, wenn die Europäische Union aus außenpolitischen Gründen sagt Wir beteiligen uns hier an der gemeinsamen Politik mit Amerika, die amerikanische Seite gleichfalls die Dinge einhält, die sie uns versprochen hat.

Stellen Sie den Landwirten Geld zur Verfügung, denn das Mindeste, was wir tun müssen, ist, dass unsere Landwirte zumindest finanziell entschädigt werden.

Wir müssen das Problem lösen.